Ezért üdvözlöm a Bizottság által javasolt COSME programot, amelynek fő célja a vállalkozások versenyképességének növelése. Az adminisztratív terhek csökkentésével és a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítésével komoly előnyhöz juttathatjuk vállalkozóinkat. Az új programban a hangsúlyt a fiatal vállalkozókra, a regionális és nemzeti szintű kkv kra kell fordítani. A szakpolitika kidolgozásánál ezért a kkv szervezetek képviselőivel szorosabb együttműködést kell folytatni, és egy erősebb kapcsolatrendszer kiépítésére kell törekedni. Továbbá biztosítani kell, hogy a már versenyképes ágazatok mellett uniós szinten hozzáadott értékeket képviselő kezdeményezések is lehetőséghez juthassanak. Ezért mindenképpen támogatnunk kell az európai kkv ket mind politikai, mind költségvetési szempontból. Az Unió nagy részben felelős a vállalkozók versenyképességét sújtó piaci és politikai elégtelenségek orvoslásáért. Az alapokat érintő megszorítások esetében sajnálatos a költségvetés csökkentése az olyan programok esetében, mint a COSME. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a program hozzáadott értéket teremtsen, valamint hogy a befektetett pénzt növekedésserkentő intézkedésekre fordítsák.